Par contre, je voudrais expliquer la position de mon groupe nous avons, effectivement, maintenu notre signature au bas de cette résolution de compromis mais nous avons une question si la Hongrie a accepté de rendre M. Safarov à l'Azerbaïdjan, elle avait, semble t il, reçu des assurances que